Signora Presidente, onorevoli colleghi, i negoziati informali svoltisi durante la Presidenza cipriota sono stati veloci e mi compiaccio del fatto che si sia giunto ad un accordo in così breve tempo. L'accordo sul fascicolo del 14 novembre 2012 soddisfa pienamente tutti i postulati del Parlamento e rappresenta un significativo passo in avanti per la sicurezza alimentare. Tuttavia, alcune perplessità nascono in relazione alla parte di accordo riguardante gli alimenti per le persone intolleranti al glutine, il quale tra l'altro avrebbe potuto essere già contemplato nella relazione. Le informazioni aggiuntive sull'assenza o minore presenza del glutine rappresentano una questione di grande importanza per quella parte dei consumatori coinvolti dal tema e il fatto che l'accordo garantisca una protezione simile a quella già esistente e non cerchi miglioramenti mi lascia al quanto perplesso. Mi auguro che questa potenziale lacuna possa essere presa in seria considerazione durante i lavori in programma e che anche qui il Parlamento riesca a fare la sua parte.